Señor Presidente, la cadena de fuertes temporales de viento y lluvia de los últimos dos meses ha afectado seriamente a mi Comunidad Autónoma, Galicia, incluso con pérdida de vidas humanas. El sector de la pesca ha sufrido importantes daños, también el del marisqueo labradores y ganaderos se han visto perjudicados

Las autoridades regionales y locales también están tomando medidas y reaccionando. Desde el Parlamento Europeo quiero mandar un mensaje de solidaridad a las personas afectadas y quiero también ―creo que es el momento― lanzar un mensaje de apoyo a la ponente, la señora Estaràs, que participa estos días en el trílogo que se ocupa de la modificación del Reglamento que regula el Fondo de Solidaridad, creado hace once años.